K jednání o Ukrajině se vracíme pět měsíců od přijetí asociační dohody a nezbývá nám než znovu odsoudit anexi Krymu a vojenské nepokoje, které jsou podporované Ruskou federací.

Oceňujeme to, že na Ukrajině je po demokratických volbách nová vláda. Ta má vůli k reformám, ale má problémy, protože její země je zdevastovaná. Ukrajina potřebuje naši pomoc, nejen morální, politickou, ale zejména materiální, a proto také vítám dosavadní finanční podporu i aktuální navýšení půjčky. Neméně důležitá je ale pro Ukrajinu podpora z hlediska odborných kapacit a expertíz v řadě oblastí, které musí projít reformou. Dovolím si být konkrétnější, protože na Ukrajině jsem byla v polovině listopadu a opakovaně jsem jednala s poslanci i zástupci škol a jsem s nimi stále v kontaktu. Vím, že právě v oblasti vzdělávání připravují zásadní reformu a očekávají naši pomoc. Tak jako kdysi postkomunistickým zemím i Ukrajině dnes může při prosazování těchto reforem velmi prospět expertíza OECD. Zde vidím také příležitost pro efektivní pomoc Evropské unie a obracím se na paní vysokou představitelku s touto výzvou k technické kapacitní pomoci, která není drahá, ale účinná.